Signora Presidente, onorevoli colleghi, visto che la guerra in Libia non si risolverà pacificamente, chiedo alla Vicepresidente di parlare chiaro sui migranti intrappolati nei lager perché non vengano da noi, l'evacuazione è limitatissima dice l'UNHCR. Dunque chiedo questo che l'operazione Sofia torni subito a dotarci di navi per impedire naufragi. Il Mediterraneo è l'unica via di fuga, bloccarla è un crimine contro l'umanità. Che la Commissione raccomandi l'immediata cessazione dei rimpatri in un paese sempre più insicuro, che l'evacuazione sia facilitata da corridoi umanitari nelle zone di guerra, che acqua e cibo arrivino ai migranti detenuti.